Implementarea acestui instrument contribuie la conturarea prezenței Uniunii în cadrul ONU și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE dispune de competențele externe necesare atingerii acestei ținte. În viitor, este nevoie de o clarificare a priorităților geografice și tematice ale noului fond în scopul eficientizării sale. Astfel, grupurile sociale vulnerabile, statele în curs de dezvoltare și cele emergente trebuie să fie incluse pe lista obiectivelor de dezvoltare finanțate. Consolidarea sectorului IMM urilor și a sectorului privat național va fi încurajată pentru creșterea nivelului de trai în statele incluse în acest program.